síðastliðnu nótt lét ég þau orð falla að mér sýndist sem svo ef mér skjöplaðist ekki um of að einn þeirra þingmanna sem hæst fór í umræðunni væri undir áhrifum áfengis ég staðfesti það síðan við sitjandi forseta þingsins strax á eftir að þar hefði ég átt við háttvirtur þingmaður jón gunnarsson